Bom skušal, na kratko. Glejte, zdaj - že tako ali tako je šlo pri centralizaciji informacijskega sistema v državni upravi, doslej marsikaj zelo, zelo narobe. Ne? To je tako, kot če bi, ne vem - pa se bom izrazil malo po domače - pripeljali gnoj, na njivo pa ga potem metali na kup, namesto da bi ga raztrosili po po njivi. Posamezna ministrstva, so in bodo seveda tudi v prihodnje, kar zadeva specifične aplikacije, za svojo dejavnost vendarle, sama narekovala potrebe in, seveda sam sama ministrstva razvijala te aplikacije. Tudi Ministrstvo za javno upravo - tudi v nima kadrovskih resursov, da bi to, lahko počelo. Tisto, kar je, izjemno pomembno, pa je seveda koordinacija. Ki je pa tukaj, marsikdaj, in v mnogih primerih, zelo zatajila. In, Svet za razvoj informatike v državni upravi vas lahko zdaj po po tem, kolikor smo doslej ugotovili, ni odigraval svoje vloge. In ta Svet za razvoj informatike, bi je pravzaprav tisto, bom rekel, svetovalno, koordinacijsko, telo, v katerem so tudi strokovnjaki. In seveda, ker Ministrstvo za javno upravo nekako narekuje standarde, kako naj bodo te posamezne aplikacije, izvedene in postavljene v sistem, je treba te standarde seveda tudi spoštovati. In tu je pravzaprav, problem, ne samo, pri teh aplikacijah, o katerih govorimo, ampak še pri mnogih, drugih, da, enostavno, te koordinacije ni bilo in so pač, zunanji izvajalci, po različnih ministrstvih, razvijali programe, kakor se jim je pač, najbolje zdelo. Ali bo to, sploh, delovalo v, celotnem sistemu? Ali bo bo možno te zadeve med seboj povezovati? O tem pa, se je, razmišljalo mnogo, premalo. Zato je ena izmed izjemno pomembnih nalog v prihodnje Ministrstva za javno upravo natančno ugotoviti stanje projekta centralne informatizacije državne uprave. In to že, počnemo. In določiti optimalne korake in izvedbe sistemov v prihodnje, da bi bil dosežen ključni cilj. To pa je seveda zadovoljstvo in pa v ustreznost podpore za, uporabnike.